Señor Presidente, la utilización de la tarjeta azul es un derecho que tiene el diputado formular una pregunta a un interviniente anterior. Por tanto, no planteo la inexistencia de ese derecho.

Porque, si se acumulan tarjetas azules, primero, se está alterando la distribución de tiempo otorgada a los grupos políticos y, segundo, se está reduciendo la capacidad de intervención de los diputados que no tenían tiempo de su Grupo y que han venido aquí al principio de la sesión y han pedido intervenir en el catch the eye.